Das war sehr laut gebrüllt.

Es gibt viele normale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die etwas beiseitelegen, und warum sollen die überhohe Gebühren bezahlen?

das ist völlig in Ordnung. Und wenn dort die Systeme anders sind, sind sie anders. Aber das ist Freiheit in Europa.